virðulegi forseti ég mæli fyrir skýrslu ráðgjafarhóps um raforkustreng til evrópu sem lögð hefur verið fram sem þingskjal fimmtíu og níu til að fara aðeins yfir forsögu málsins þá var það í júní tvö þúsund og tólf sem ráðgjafarhópurinn var skipaður af þáverandi iðnaðarráðherra og var hópnum falið það hlutverk að leggja raforkustreng á milli íslands og evrópu meðal þess sem hópnum var ætlað að greina voru samfélagsleg og þjóðhagsleg áhrif af verkefni sem þessu en jafnvel tæknileg umhverfisleg atriði sem og að greina lagaumhverfi og milliríkjasamninga um þetta mál í stuttu máli skilaði ráðgjafarhópurinn skýrslu sinni í júní á þessu ári var hópurinn samdóma um að frekari upplýsingar þyrftu að liggja fyrir áður en unnt væri að fullyrða um þjóðhagslega hagkvæmni þess að leggja streng sem þennan á milli íslands og evrópu og í skýrslunni kemur fram að margir óvissuþættir fylgi framkvæmd af þessum toga eftir að hafa kynnt mér efni skýrslunnar varð það niðurstaða mín að mikilvægt væri áður en lengra væri haldið að upplýsa alþingi um efni skýrslunnar og kalla fram umræðu um málefni sæstrengs hér á hinu háa alþingi þetta geri ég hvort tveggja í senn til að fá fram afstöðu þingheims í þessu máli og eins til að ýta undir almenna umræðu í landinu um þetta málefni ég tel rétt þegar svo risavaxið mál er á ferðinni sem hér um ræðir að um það fari fram ítarleg umræða þar sem allar hliðar máls eru ræddar jafnt kostir sem gallar ég legg því hér með skýrslu nefndarinnar fram til þessarar umræðu ég vil einnig hvetja nefndir þingsins en ég mun óska eftir því að skýrslunni verði vísað til háttvirtrar atvinnuveganefndar en ég vil einnig hvetja aðrar nefndir þingsins og atvinnuveganefnd eftir atvikum að vísa skýrslunni og leita álits í öðrum þingnefndum til að þetta mál verði skoðað út frá mismunandi sjónarmiðum ég nefni háttvirta umhverfisnefnd vegna umhverfislegra þátta og efnahags og viðskiptanefnd vegna þeirra efnahagslegu álitamála sem þessu eru tengd umræða um útflutning raforku frá íslandi í gegnum sæstreng er langt í frá ný af nálinni umræðan hefur af og til skotið upp kollinum á undanförnum áratugum án þess að hún hafi orðið ítarleg á meðal almennings eða á hinum pólitíska vettvangi ráðgjafarhópurinn skilaði með skýrslunni margs konar gagnlegum upplýsingum sem munu nýtast okkur hvort sem af framkvæmdinni verður nú eða mögulega síðar ég tel rétt að taka almennt undir ábendingar hópsins hvað varðar óvissuþætti málsins og tel því rétt að kanna málið til hlítar áður en ákvarðanir verða teknar þá er ekki síst mikilvægt eins og ég hef áður sagt hér á þessum vettvangi að allar ákvarðanir í málinu verði byggðar á okkar forsendum og óháðar þrýstingi erlendis frá í sérstakri umræðu um þetta mál fyrr í haust heyrðust þau sjónarmið að mikilvægi væri áður en lengra er haldið að fara fyrst til bretlands og hefja viðræður um hugsanlegt orkuverð sumir hafa jafnvel haldið því fram að alþingi geti ekki tekið þá umræðu sem hér er að hefjast nema fyrir liggi upplýsingar um mögulegt orkuverð ég er þessu ósammála og tel að nú þegar liggi fyrir fullnægjandi upplýsingar til að svara fjölmörgum pólitískum spurningum sem vaknað hafa síðan umræðan hófst hér í sumar sem dæmi þá þurfum við ekki frekari upplýsingar til að svara því hvert fyrir okkur hvort við almennt viljum nýta íslenskar orkuauðlindir til atvinnusköpunar á íslandi eða á bretlandseyjum til að taka annað dæmi þá tel ég okkur geta svarað því hvert fyrir sig hvort við séum tilbúin til að fórna mögulegum frekari tækifærum til uppbyggingar í grænum iðnaði hér á landi sem treystir á að hér sé eingöngu í boði græn raforka en það er ljóst að með tilkomu rafstrengs opnast á þann möguleika að flytja inn raforku til landsins til dæmis á nóttunni og þá er ekki lengur hægt að tryggja að hér sé einungis raforka sem framleidd er á sjálfbæran hátt á þetta hafa bent fyrirtæki ég get nefnt fyrirtækið sem rekur tölvuskífur og er staðsett hér á íslandi einmitt vegna þess að hér er einungis græn raforka í boði þeir hafa lýst yfir áhyggjum sínum af þessu og þá hafa garðyrkjubændur lýst yfir sams konar áhyggjum eða svipuðum áhyggjum af þessu með tilliti til hækkunar á raforkuverði hugsanlega með tilkomu sæstrengs en í dag eru þeir að kaupa umframorku sem með tilkomu sæstrengs yrði hægt að selja til útflutnings á mun hærra verði en fæst fyrir hann í dag þriðja spurningin sem við ættum að geta rætt án frekari upplýsinga er sú staðreynd að með því að fara í framkvæmd sem þessa mun orkuverð hérlendis hækka og þar með talið verð á raforku til almennings líkt og vitnað er til í skýrslunni sem hér er lögð fram og eins í skýrslu gamma sem unnin var fyrir landsvirkjun þar er gengið út frá því að tekið verði upp einhvers konar niðurgreiðslukerfi á raforku og það gæti komið í veg fyrir slíkar hækkanir en þá þurfum við

eins þyrfti að svara í þeirri umræðu hvort niðurgreiðslur ættu einungis að eiga við um heimili eða hvort fyrirtæki sætu þar við sama borð og þá kemur spurningin um samkeppnishæfni og fleira þar inn í hvað varðar síðan þá hugmynd að fara í viðræður við breta til að fá fram mögulegt orkuverð þá tel ég mikilvægt áður en í slíkar viðræður sé farið þurfi að vera sterkt umboð og áður hafi hinni stórpólitísku spurningu til að mynda þeirri sem ég hef varpað hér fram verið svarað hér heima enda ljóst að til að af framkvæmdinni geti orðið þurfum við að ráðast í frekari virkjanaframkvæmdir að öllum líkindum og byggja flutningskerfið upp stórfellt til að það geti annað sjö hundruð til tólf hundruð mega vatta raforku til flutnings á sæstreng forstjóri landsvirkjunar hefur bent á mikilvægi þess að svona ákvörðun hafi traustan stuðning meðal þjóðarinnar og í fréttablaðinu í dag er fyrirsögn og er vísað þar til erindis sem hann flutti á ráðstefnu í bretlandi og þar er yfirskrift að þjóðarsátt sé forsenda sæstrengs til evrópu ég tek undir það sjónarmið forstjórans ég geri þess vegna ráð fyrir því að það sé einmitt vegna þess að landsvirkjun er einmitt þessa dagana að láta kanna hug þjóðarinnar til þessa máls það vill þannig til að ég lenti sjálf í úrtaki hjá gallup núna fyrir helgi og var spurð að því hvert viðhorf mitt til sæstrengs var það er bara spurning hvort við getum veitt það upp úr gallup en ég sagði ekki þegar ég var spurð um starfsheiti þá sagðist ég vinna í stjórnsýslu ljóst er að lagning sæstrengs með flutningsgetu upp á sjö hundruð til tólf hundruð mega vött mun hafa í för með sér víðtæk áhrif efnahagsleg samfélagsleg og umhverfisleg má þar aftur nefna áhrif á raforkuverðið aukningu þjóðartekna hugsanleg ruðningsáhrif umhverfisáhrif vegna nýrra virkjana og línulagna orkuöryggi og svo framvegis hver áhrifin verða er hins vegar að mörgu leyti enn óljóst og því þörf á áframhaldandi gagnaöflun áður en unnt er að taka upplýsta afstöðu til slíks verkefnis að auki eru síðan fjölmörg tæknileg atriði sem þarfnast nánari skoðunar þar sem sæstrengurinn yrði lengsti raforkustrengur sem lagður hefur verið í heiminum í nýlegri blaðagrein komu fram áhyggjur tveggja verkfræðinga af því hvernig viðhaldi strengsins yrði háttað yfir vetrartímann en þar var því haldið fram að erfitt geti verið að gera við ef bilun kæmi upp og afleiðingin gæti í versta falli orðið sú ef ekkert rafmagn færi um strenginn á meðan hugsanlega í einhverja mánuði ég þekki ekki þetta þessir verkfræðingar þekkja það betur en ég og ég býst ekki við að við háttvirtir alþingismenn höfum almennt tæknilega þekkingu til að ræða svo tæknileg álitamál en þau þarf að ræða og það er mikilvægt að taka á ábendingum sem þessum og fara yfir þær í fyllstu alvöru það þarf einnig að ræða yfirvegað með hvaða hætti eignarhald strengsins eigi að vera háttað um er að ræða gríðarlega stóra fjárfestingu fjárfestingu upp á tvö hundruð áttatíu og átta til fimm hundruð fimmtíu og þrjá milljarða króna samkvæmt skýrslu ráðgjafarhópsins því er haldið fram af einhverjum að strengurinn eigi alfarið að vera í eigu einkaaðila á meðan aðrir segja að reynist framkvæmdin arðbær sé eðlilegt að landsnet eigi og reki strenginn þannig að arðurinn af rekstri hans skili sér til íslands spurningin um eignarhald og rekstur er án efa pólitísk og háttvirtir alþingismenn þurfa því að taka þann þátt inn í umræðuna því miður hefur umræðunni um sæstreng oft verið stillt þannig upp að annaðhvort sé um að ræða að selja raforkuna til stóriðju hér innan lands eða flytja hana úr landi gegnum sæstreng ég hef áður sagt og segi það enn að ég tel hér um talsverða einfaldara að ræða málið er mun flóknara en svo

tilkomu sæstrengs yrði hægt að nýta allt það afl til útflutnings eins eigum við sóknarmöguleika til að nýta vindorkuna með tilkomu sæstrengs þá er á það bent að tenging raforkumarkaðar leiði alla jafnan til hagkvæmari vinnslu og dreifingar en ella minni þörf sé fyrir varaafl nýting raforkunnar sé betri og minni kostnaður við stjórnun kerfisins það hefur ekki farið framhjá neinum að bresk stjórnvöld hafa sýnt lagningu sæstrengs milli íslands og bretlands verulegan áhuga að undanförnu bretum er líkt og fleiri evrópuríkjum mikil verkefni á höndum við að auka hlut endurnýjanlegra orkugjafa í raforkukerfi sínu fjölga orkuöflunarkostum og tryggja betur orkuöryggi sitt ég skil mætavel áhuga breta enda er það klárlega í þeirra þágu að bæta raforkuöryggi sitt og tryggja græna orku til framtíðar við þurfum hins vegar hér að gæta okkar hagsmuna í þessum efnum fyrst og síðast og gæta þess að allar ákvarðanir séu teknar með þá hagsmuni að leiðarljósi virðulegi forseti eins og ég kom inn á áðan eru margir óvissuþættir í málinu og ýmsum mikilvægum spurningum enn ósvarað sem dæmi um slíkar spurningar má nefna eins og áður hefur verið nefnt hér hver ætti að eiga og reka strenginn og hvernig yrði hann fjármagnaður hver yrðu áhrifin á almennt raforkuverð á íslandi hver yrðu áhrifin á raforkuframboð til iðnaðar stóriðju hversu mikið þarf raforkuframleiðsla að aukast til að afla orku fyrir sæstrenginn felur sæstrengur í sér útflutning á hrávöru í stað fullunninnar vöru hver eru umhverfisáhrifin hver eru áhrifin á fiskstofna á hvali á hafsbotninn umræðan um sæstreng er á frumstigi og af framangreindum ástæðum tel ég og ítreka það sem mér þykir afar mikilvægt að alþingi komi að þessari umræðu á þessum tímapunkti ég vil ekki taka frekari skref í málinu þar til þeirri umfjöllun er lokið það er einlæg von mín að sú umræða sem hér fer fram geti orðið okkur að leiðarljósi um framhald málsins og að stjórn ákveði í kjölfarið með skýrum hætti næstu skref í málinu hver þau verða ræðst af sjálfsögðu af umræðunni en sem dæmi um valkosti varðandi framhald málsins þá mætti til að mynda nefna eftirfarandi þrjá möguleika fyrstu að fela starfshópi eða starfshópum að kanna ítarlega einhverja afmarkaða þætti framkvæmdarinnar annað að samhliða frekari gagnaöflun og sem lið í henni þá hefji stjórnvöld könnunarviðræður við mögulega samningsaðila bresk stjórnvöld hafa þar helst verið nefnd með hvaða hætti sala á íslenskri orku gæti átt sér stað í gegnum sæstreng lengd samninga ívilnanir fyrir endurnýjanlega orku eignarhald og fleiri þriðju þá getum við líka tekið þá ákvörðun að hægja á frekari könnun verkefnisins það er því mikilvægt að alþingi taki virkan þátt í stefnumótun stjórnvalda í þessu máli og því biðla ég til þingheims og nefnda þingsins að leggja sitt af mörkum til að umræðan geti orðið okkur að gagni í að varða leiðina áfram hæstvirtur forseti ég legg til að skýrslu ráðgjafarhópsins verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar atvinnuveganefndar og hvet nefndina til að senda hana formlega til umsagnar til annarra nefnda þingsins þannig að umræðan geti farið fram á sem flestum stöðum og út frá sem flestum sjónarhornum